Vivimos una crisis de la que sólo podemos salir reactivando el comercio. Las PYME son, sin duda, el pilar sobre el que se sustenta la economía europea y necesitamos, sin duda, más Europa y menos fragmentación de mercado. La revolución digital nos ofrece muchas posibilidades, y una de ellas, sin duda, es el comercio electrónico. Cada vez más consumidores consumen en línea, pero lo hacen sólo a nivel nacional la cosa se complica a nivel europeo. Las barreras del mercado no ayudan y el comercio electrónico es casi inexistente a este nivel, a nivel paneuropeo. En mi opinión, la salida de la crisis —ya lo he dicho varias veces— tiene formato digital y ha llegado el momento de pasar de la poesía a la prosa. Tenemos que pasar a la acción. Nuestras PYME necesitan medidas concretas para facilitar sus posibilidades paneuropeas y desarrollar todo su potencial en un mercado de más de quinientos millones de consumidores, y los consumidores necesitan un mercado paneuropeo que ofrezca garantías suficientes para confiar en un verdadero mercado único digital. Un verdadero mercado único digital donde poder consumir productos para los que los consumidores vean garantizados todos sus derechos, con libertad de elección y a buen precio. La Directiva de derechos del consumidor es un buen primer paso. Me gustaría saber cuáles son los pasos siguientes que tiene previstos la Comisión en cuanto a derechos de autor, protección de datos, IVA, reglas contables, dominio único para las transacciones en línea, resolución de conflictos, envío de productos, etcétera.